De president en de voormalige vice president staan elkaar naar het leven en de bevolking lijdt daaronder. Het voorlopige dieptepunt is het ontvoeren van, in ieder geval, 89 kinderen maar misschien nog wel heel veel meer uit een dorp in Zuid Sudan.

Het deed me denken aan het boek What is the What?

We zien hier eigenlijk What is the What in werkelijkheid.